Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, v Sloveniji smo v preteklost namenili veliko, veliko pozornosti izgradnjam čistilnih naprav, kar, bi rekel, je bistveno pripomoglo k izboljšanju stanja naših voda. Zdaj pa seveda vemo, da vsak proizvodni proces, tako tudi čistilne naprave, imajo, bi rekel, neki stranski proizvud proizvod, ki ga pa hočeš ali pa nočeš, ga je potrebno nekako tehnološko obdelati. Seveda pa smo v Sloveniji to skrb po tej neki tehnološki predelavi tega stranskega produkta oziroma komunalnega blata prepustili drugim državam. Mi smo se namreč odločili, da bomo to komunalno blato izvažali. Do do nedavnega sta imela, podjetje, bi rekel, Saubermacher in Surovina dovoljenje za izvoz tega komunalnega blata na Madžarsko. Zdaj, po nekih neuradnih informacijah, je to dovoljenje podjetju Saubermacher, pač ni več veljavno, je propadlo, podjetju Surovina pa bi naj imelo še veljavno dovoljenje nekje do maja leta dva dvajset. Govorimo nekje okrog sedemdeset tisoč ton leto tega komunalnega blata, od tega pa je zelo pomenljivo, da, teh sedemdeset tisoč ton je petdeset tisoč ton izvažalo podjetje Saubermacher. Zdaj je, tako bi rekel, če ob tej situaciji, trenutno petdeset teh bi rekel, upravljavcev čistilnih naprav prepuščeno samim sebi oziroma iščejo neke rešitve, kako to, bi rekel, to težavo rešiti. Vemo pa, da se država v preteklosti, tudi sedaj se ne, kot ne odloča, da bi to težavo rešila sama oziroma bi to ta tehnični produkt nekje tehnološko obdelali v državi sami. Zdaj, samo, če malo za nazornost povem še podatek, sicer predelamo, bi rekel, neko minimalno količino in to nekje okrog pet, pet tisoč ton letno, se ga energijsko predela v Celju v energijsko rabo, nekaj malega pa še v tisti bioplinarni v Prekmurju, ampak to je, bi rekel, zelo majhna količina. Zdaj sprašujem ministra: Kaj je bilo, poleg sestankov, konkretnega narejeno na to temo? Hvala.